Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'immissione di proventi di attività illecite nell'economia legale è un crimine dall'alta pericolosità sociale, assume caratteri transfrontalieri, crea effetti distorsivi nell'ambito del mercato interno e della concorrenza, finendo con il danneggiare le imprese rispettose delle regole. Inoltre consente ad individui e organizzazioni criminali, anche di tipo terroristico, di procurarsi fonti di finanziamento per alimentare ulteriormente le proprie attività. Come delegazione del Movimento 5 Stelle abbiamo considerato il contrasto a questo fenomeno una priorità nel nostro programma nazionale ed europeo. Abbiamo dato un importante contributo in questa direzione con la direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, prevedendo ad esempio per i condannati di tale crimine il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, accedere a finanziamenti pubblici o candidarsi a cariche elettive. Inoltre, nella relazione di iniziativa legislativa sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, di cui sono stata relatrice, è stato compiuto un altro passo verso l'estensione a livello europeo di una efficace legislazione antimafia attraverso norme minime comuni, una più forte cooperazione giudiziaria e di polizia e un migliore scambio di informazioni. I soggetti coinvolti nel riciclaggio di denaro sfruttano tutte le lacune legislative per garantirsi l'impunità ed è quindi indispensabile avere un quadro normativo europeo di contrasto che richiede non solo aggiornamenti continui, per tenere il passo dei nuovi sviluppi del fenomeno, ma anche il recepimento e un'attuazione rapida, coordinata ed uniforme tra gli Stati membri, tuttora carente.